Heute ist ein guter Tag, weil wir etwas auf den Weg bringen, das hier im Europäischen Parlament geboren wurde, das von der Kommission, Herr Kommissar, dankenswerterweise aufgegriffen wurde und das jetzt die ausreichende Zahl von Mitgliedstaaten gefunden hat, die im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit das einführen wollen, was dringend notwendig ist, nämlich eine Beteiligung der Finanzmärkte

Es ist doch nicht einzusehen, wenn ich heute Abend irgendwann um

Deswegen sage ich in aller Deutlichkeit Es ist richtig, dass ein paar Staaten voranmarschieren. Europa ist immer dann einen Schritt vorwärts gekommen, wenn einige wenige mutige Staaten bereit waren, zusammenzuarbeiten und gemeinsame Probleme gemeinsam lösen, und die, die ein bisschen länger brauchen, um zu verstehen, dass es klug ist, was die wenigen getan haben, die können dann in den nächsten Jahren gerne folgen.

Das ist das Signal, das wir auch dringend brauchen, und wir können miteinander als Europaabgeordnete stolz darauf sein, das mit auf den Weg gebracht zu haben.